No seremos una Europa unida de verdad hasta que la inquietud que sienten las Repúblicas bálticas por la proximidad de Rusia no se entienda en Portugal y en España. O hasta que en Suecia no se comprenda cuál es la situación de los europeos que viven en Chipre, o el miedo, o la inquietud con la que Grecia ve cuanto ocurre en Turquía. Si estamos divididos, somos débiles en todos los terrenos. Si nos defendemos juntos, somos fuertes y nos respetarán más. El problema de cada europeo, pertenezca a la nación que pertenezca, tiene que ser el problema de todos los europeos y eso solo se consigue con una defensa común que, efectivamente ―como decía el señor Jáuregui―, no tiene ni debe por qué costar más. Al contrario, si en lugar de veintisiete presupuestos tenemos un solo presupuesto, es evidente que ahorraremos dinero. Porque compraremos juntos, porque investigaremos juntos, porque crearemos unidades juntos, Yo creo que es obvio que tenemos que crear el mercado europeo interior de la defensa, que servirá a las pequeñas y medianas empresas y que servirá a la investigación europea. Si de verdad aspiramos a hacer algo juntos alguna vez, lo primero que aprendemos desde el colegio, en el patio, en el recreo, después de clase, es que estás junto a alguien cuando te defiendes con alguien. Vamos a defendernos juntos, vamos a trabajar juntos por la seguridad de todos. Y no tengo nada más que añadir, salvo muchas gracias a los que votarán a favor y a los que votarán en contra.